Hvala za besedo in lep pozdrav . Seveda je ta rebalans zelo dober. Zakaj? Ker je prišlo veliko novega denarja v državni proračun. Če smo dobili za milijardo več novega denarja, potem je seveda to dobro. Ampak, ali smo ta denar tudi dobro prerazporedili, to je pa že drugo vprašanje. To pa, koalicija bo trdila, da je to najboljši rebalans, v opoziciji pač trdimo, da bi bilo potrebno na kakšne druge postavke dati več denarja in nekje manj. In to nam očita tudi Fiskalni svet, Evropska komisija, profesorji, ki jih je tako okrcal danes predsednik vlade, kaj se vtikajo v to, kaj samo govorijo. Prav o tem nam govorijo . Da struktura tega proračuna oziroma rebalansa proračuna ni najboljša oziroma srednjeročno ne bo vzdržen in ne prinaša nekih reform. Torej struktura samega proračuna, da sektor države je, spet porabi več sredstev in bi v prihodnosti še vedno porabljal več sredstev kot pa do sedaj. In v tem trenutku, ko je pozitivna gospodarska rast, seveda je lahko rebalans dober. Ker smo dobili več prihodkov. Napoveduje pa se poslabšanje, v Nemčiji ga že znatno napoveduje in se že kaže, mi pa vsi vemo, kako smo odvisni od izvoza v Nemčijo, ki je naš največji gospodarski partner. Hvala bogu, da se potrošnja v Sloveniji izboljšuje, torej da imajo ljudje nekoliko več denarja, ampak ta potrošnja nikakor ne bo mogla nadomestiti tistega izpada, ki ga bi ustvarila podjetja pri izvozu. In to je to, kar mi lahko očitamo, da torej ta struktura proračuna ni najboljša, in sama tudi menim, da bi vendarle, če hoče ta koalicija res izvajati neko novo, drugačno politiko, bi bilo dobro, če bi prisluhnili tudi opoziciji . Če bi slišali kdaj tudi opozicijo in pa vsaj kakšen drobec od te pogače privoščili tudi opoziciji , ko kaj predlaga. Potem pa seveda se lahko naše debate zelo zaostrujejo, vi trdite, kako je vse dobro in prav, mi pravimo, da ni dobro in prav, in vsak ima nekaj prav. Ampak jaz se ne čutim odgovorna za ta rebalans, tudi za tiste negativne stvari, ki jih vidimo v njih, v njem, zaradi tega, ker nimam nobene besede pri tem rebalansu, zato tudi ne vem , zakaj bi ga morala hvaliti . Ker ni. Ali je bilo res vse narejeno, da bo potem ta proračun tudi v prihodnosti se polnil, ne glede na to, da bo zmanjšana gospodarska rast, zmanjšan izvoz ali, in tako naprej. Ali bomo prihodnosti imeli samo več izdatkov, pa ne toliko prihodkov in bojo naslednje vlade spet morale krajšati in razne zujfe sprejemati, kar pa je sila neprijetno. In kar nam očita oziroma predlaga Evropska komisija že zelo dolgo, pa ne zato, ker je Evropa grda, ampak zaradi tega, ker spredvidevajo tudi srednjeročne in dolgoročne posledice, nam predlagajo, da moramo narediti določene strukturne reforme. In prej, ko sem poslušala kolega Pavšiča, je govoril o tem, kako moramo misliti na upokojence čez trideset let. Točno to. In če bomo misli na to, kaj bo čez trideset let, pa kaj bo čez petnajst let, potem moramo določene stvari spreminjati in sprejemati že sedaj. Jaz se bom rekla, da upam, da bodo prihodnji zakoni ali pa prihodnji proračuni vendarle tako naravnani, da bo prišlo tudi do strukturnega pre formiranja proračuna, da država ne bo več tako draga in da bo denar šel za tiste investicije, ki prinašajo res neko dodano vrednost. Sama bi tako investirala več v te razvojne osi, v ceste, na Koroško, Belo krajino, da ne govorim cesta Škofljica-Ribnica-Kočevje, ki je res izredno obremenjena, ki potrebuje obvoznice, tam se industrija razvija, po drugi strani pa so slabe prometne povezave in še marsikje drugje. Vem, sama se spomnim, ko sem se pred leti kar velikokrat vozila proti Štajerski, koliko časa je takrat trajala vožnja v mojih mladih letih, ali pa proti Prekmurju, kako dolgo je trajalo, da smo prišli do Murske Sobote in še naprej, sedaj je pravzaprav to malenkost. Kar smo hitro tam, če ne, seveda ni prometnih nesreč zastojev nesreč. In podobno je potrebno proti Beli krajini, Koroška, vemo kakšni problemi so, in tako naprej. Kolega mi prikimava in se strinjamo in upam, da bo ta tretja razvojna os dobro umeščena, ne pa da bo spet vso kmetijsko zemljo uničevala in še marsikaj drugega. In pa tudi, mi smo predlagali amandmaje tudi za raziskave in razvoj, ker ravno to je tista dodana vrednost pri različnih poklicih oziroma delovnih mestih podjetij, ki prinašajo razvoj podjetju, boljše plače, ne samo minimalne plače. Jaz bi raje videla, če bi govorili, kako imamo zelo malo minimalnih plač, da jih imamo vse nadpovprečne plače, evropske, in kako se izboljšuje standard zaradi tega, ker imamo delovna mesta z dodano vrednostjo, ne pa da proizvajamo samo nekaj, nekaj takega, kar lahko potem tudi samo po nizki ceni prodamo. Pa še bom rekla, kaj še očitam tej koaliciji in rebalansu. Seveda pogosto slišimo, ja, pa bi šli v vlado, pa bi lahko sodelovali, a ne. To je seveda svobodna odločitev vsake posamezne stranke, mi smo se pač odločili tako, ampak če hočemo res graditi neko sodelovalno politiko, potem sem pa res pričakovala, da boste vsaj kakšen naš amandma upoštevali. Ne rečem, da so vsi nujno potrebni. Kakšen pa je dober, potreben in koristen za vse. Predvsem pa moram reči, da sem pa žalostna, da pa ni bilo posluha, da bi namenili vsaj malo več denarja Uradu za Slovence. To pa tudi kolegi poslanci iz Komisije za Slovence vsi po vrsti, koalicijski, opozicijski smo bili začudeni nad številkami, kajti ta številka se je povečala mislim, da nula cela devetindvajset odstotka, ob tem, ko govorimo, za koliko procentov so se posamezne postavke povišale, kajti ta urad ima simbolni pomen. Vsa ta leta krize so se sredstva zmanjševala , zdaj pravimo, da je čas debelih krav, veliko smo pridobili v proračun in bi res morali povedati, da spoštujemo, cenimo tudi naše rojake v zamejstvu, po svetu, in da smo od te pogače pripravljeni dati nekoliko več. Jaz imam še vedno to upanje, da mogoče se bo pa potem pri glasovanju o amandmajih kaj zgodilo. In bo to področje dobilo ne zaradi tega, ker sem dala ta amandma, ampak, kar sem ga morala dati, ker so to od mene pričakovali člani Komisije za Slovence. Vsi člani. In jaz upam, da bomo povedali našim rojakom, da so nam dragoceni, dragi, da mislimo nanje, da jih spoštujemo in tudi podpiramo .